Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wir müssen uns vielmehr in der WTO und mit unseren Partnern darüber verständigen, wann staatliche Beihilfen sinnvolle Industriepolitik sind und deshalb zulässig sein sollten. Denn seien wir ehrlich Ohne Subventionen hätten weder Boeing noch Airbus Erfolg gehabt. Wenn wir Klimaschutz und das Erreichen unserer UNO Nachhaltigkeitsziele bis 2030 ernsthaft zum übergeordneten Politikziel machen wollen, dann werden dafür in allen Ländern staatliche Beihilfen nötig sein. Bei der Reform der WTO müssen wir in diesem Sinne umdenken.